Nous aurons alors une bonne proposition, comme nous l'avons eue pour le congé parental, que nous venons d'ailleurs d'améliorer sans que ce soit la perfection. Je crois que c'est la bonne voie à suivre. Il faut aussi laisser, je crois, aux partenaires sociaux le soin de faire des propositions dans ce domaine parce qu'ils sont les mieux placés.

Je vous félicite, vous pouvez l'améliorer en Belgique.